Señor Presidente, quiero utilizar esta tribuna europea para hablar de la almadraba un arte de pesca milenario del atún. Un arte que crea empleo y está fuertemente vinculado al territorio, capaz de producir, pero con un cuidado y un respeto absolutos por la especie. Pido desde aquí el apoyo de mis compañeros a la declaración escrita sobre la almadraba y a las reivindicaciones que la misma recoge. En particular, quiero remarcar la necesidad de otorgar una cuota adicional a la almadraba para mejorar la observación científica del atún, como ha señalado un reciente estudio de la Comisión de Pesca. Asimismo, pido a la Comisión que implemente medidas a nivel europeo para apoyar a la almadraba, medidas que deben incluir necesariamente que se exija a los Estados miembros, como España, que respeten criterios medioambientales en el reparto de cuotas en favor de artes sostenibles como es este modelo de pesca. Este arte pesquero contiene la semilla de un nuevo modelo productivo, un modelo de economía al servicio del trabajo y del medio ambiente.